Prin această dezbatere, transmitem un mesaj puternic statelor membre, cu doar o lună înainte să își prezinte propria strategie Comisiei Europene. Țin să precizez că Guvernul României a făcut progrese semnificative în elaborarea strategiei naționale pentru incluziunea romilor. În cele șase domenii sectoriale, ministerele responsabile al Muncii, al Educației, al Dezvoltării Regionale, al Economiei, al Agriculturii, al Sănătății, al Culturii și al Internelor împreună cu autoritățile locale vor lua aproximativ 63 de măsuri bine definite. Subliniez că finanțarea va fi asigurată din bugetul fiecărui minister, nu va exista un buget propriu strategiei. Coordonarea implementării și monitorizarea ei vor fi asigurate de viceprim ministru, Secretariatul General al Guvernului și Agenția Națională pentru Romi. Toți suntem conștienți de problemele cu care se confruntă romii. Însă, responsabilitatea României este cu atât mai mare, având cea mai numeroasă minoritate romă din Europa. Dar modul în care ei sunt reprezentați contează. De aceea, poate aș recomanda ca, la viitoarele alegeri europarlamentare, partidele politice să ofere un loc eligibil unui cetățean de etnie romă.